Hvala lepa za besedo. Jaz, jaz moram začeti z eno zadevo, pa bom rekel, pričakujem pa vseeno, spoštovani kolegi, da imamo bolj spoštljiv odnos eden do drugega in na tak način, kot posamezniki govorite, pa se res ne spodobi. V končni fazi tu pred nami sedi državni sekretar, ki ima neko starost, neko delovno dobo in jaz mislim, da takšen odnos do sočloveka z naše strani tudi mora biti. Vse, kar komu pade na na jezik, pa se res ne sme izgovoriti. Poglejte, to je dejansko danes bila reklama, začetek volilne kampanje za naslednje volitve. Enostavno in preprosto. Meni ni treba razlagati. Veste kaj, jaz o gasilstvu zelo dosti vem, mogoče več, kot kateri si od vas misli, pa ne bom govoril, od kod in s katerih pozicij. Vse, kar je v gasilstvu, sem počel. Najglavnejši gasilec v občini pa veste, kdo je? Župan. On je tisti, ki dejansko ima na neki način vse niti v svojih rokah in ...